Von all den Gründen, die Ryanair bezüglich der Ausfälle und Verspätungen vorbringt, kann ich eigentlich keinen einzigen akzeptieren. Die entscheidende Frage ist jetzt, ob bei diesem Flugausfallmarathon die bestehenden Rechte der Fluggäste gewahrt blieben oder nicht. Deshalb möchte ich alle betroffenen Fluggäste dazu animieren, ihre Rechte in Erfahrung zu bringen und diese bei den entsprechenden nationalen Behörden durchzusetzen. Selbst zu spät erfolgte, unvollständige oder nicht korrekte Informationen auf der Ryanair Website hat die Fluggesellschaft zu verantworten.

Den Versprechen betreffend des zukünftigen Flugverhaltens der Ryanair traue ich nicht. Für mich ist diese Situation ein Grund mehr, den Rat der Verkehrsminister dazu zu animieren, die Überarbeitung der Fluggastrechte, die in unserem Haus bereits am 5. Februar 2014 verabschiedet wurde, nicht weiter zu blockieren. Wir brauchen diese Überarbeitung der Regelung aus dem Jahr 2004 dringend, um eine weitere wirksame und einheitliche Durchsetzung von Fluggastrechten zu bewirken.